Nagyon megörültem, amikor a jelentés mellet Tőkés Lászlónak a nevét megláttam, hiszen Tőkés képviselőtársam volt református püspök és az erdélyi magyar közösségnek a tagja.

magyar nyelvű táblákat csak nehézség árán lehet kihelyezni.